În 2010, în Uniunea Europeană, 83,1 din populația activă feminină lucra în sectorul serviciilor, iar 78 din totalul locurilor de muncă cu fracțiune de normă erau ocupate de femei. Solicit Comisiei și statelor membre să elaboreze strategii și să adopte măsuri concrete pentru a combate condițiile precare de angajare din sectorul serviciilor, care afectează îndeosebi femeile. Deși numărul de femei care utilizează calculatorul și internetul se află în creștere, diferențele în materie de competențe digitale rămân semnificative, ceea ce îngreunează posibilitățile femeilor de a căuta și găsi locuri de muncă calificate. Invit statele membre și regiunile să organizeze cursuri de formare gratuite în domeniul utilizării tehnologiei informației, în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul social european, pentru a oferi femeilor șansa de a dobândi noi competențe tehnice în domeniile comunicațiilor și tehnologiei informației și pentru a crește șansele femeilor de a și găsi un loc de muncă decent în sectorul serviciilor.